Je crois que le fruit de ce travail est un rapport équilibré dont le point focal est l'accroissement de la sécurité juridique.

C'est un point sensible qui a également donné lieu à une certaine controverse au sein de la Commission. J'aimerais insister encore une fois pour que, dans la mesure où nous savons que la Commission a l'intention de nous proposer de nouveaux éléments de législation sur ce sujet, elle le fasse en tenant compte de la nécessité d'améliorer le fonctionnement du marché unique.